aðdraganda kosninga er yfirleitt lofað miklu meira en innstæða er fyrir og því eru þingmenn dæmdir til að vera ómerkingar orða sinna þegar til starfa er komið það hefur nú þegar sýnt sig með þessa ríkisstjórn að henni mun nú reynast mjög erfitt að standa við loforð þau sem flokkarnir gáfu kjósendum eigum í aðdraganda kosninga og því fellur fylgi hennar án afláts eina leiðin út úr þessum ógöngum er að viðurkenna vanmátt sinn völd eru nefnilega oft þess eðlis að auðmýkt er styrkur ekki veikleiki hrunið er ekki búið við erum í miðri á fram undan er annaðhvort átakavetur eða tímabil stöðugleika af hverju hefur ríkisstjórnin nú þegar valið leið sundrungar og ófriðar þegar hægt er að fara aðrar leiðir ég var í minni hluta á síðasta kjörtímabili með forsvarsmönnum núverandi ríkisstjórnar og tók alla jafnan undir með þeim þegar við kvörtuðum undan samvinnuleysi þáverandi ríkisstjórnar við upplifðum oft að vera kölluð til samráðs sem endaði með því að okkur leið sem verið væri að véla okkur til samsektar án samvinnu við óvinsæl málefni við fórum að því er ég hélt í einlægni fram á raunveruleg þverpólitísk samvinna væri eina leiðin til að koma okkur út úr þeim ógöngum sem íslenskt samfélag stóð frammi fyrir vegna þessa herra forseti er ég frekar hissa á því hve þétt núverandi ríkisstjórn heldur vandamálum þeim og úrlausnum á þeim að sér án þess að reyna á raunverulegan samvinnuvilja þingheims í úrlausn verkefna sem munu ef til vill reynast þrautin þyngri ef ekki er viðurkennt að sig samvinna er forsenda úrlausna því ríkisstjórnarflokkarnir lofuðu af miklu örlæti ýmsu sem jafnvel krónískir bjartsýnismenn geta ekki séð verða að veruleika þegar búið var að setja saman í pott loforð beggja flokkanna ef til vill getum við leyst saman í samábyrgð þessi vandamál ef til vill hæstvirtur forsætisráðherra auðvitað vildi ég lofa því ofar öllu ef hægt væri að rétta stöðu heimilanna sem mörg hver riða á barmi örvæntingar og hafa verið um langa hríð það er nefnilega þannig að þegar fólk er kannski með óraunsæjar væntingar með skuldaleiðréttingar ef þessar væntingar eruóraunsæjar miðað við raunverulega stöðu mála þá hlýtur það að vera skylda hæstvirts forsætisráðherra að upplýsa um nokkur mikilvæg atriði fyrsta hvenær nákvæmlega stendur til að fólk geti átt von á skuldaleiðréttingu í samræmi við loforð framsóknarflokksins annars hverjir geta átt von á slíkum leiðréttingum er tengjast forsendubrestinum þriðja af hverju er enn verið að bera fólk út á götu fjórða hvenær verða skrifuð lög sem vernda réttarstöðu þeirra einstaklinga sem taka óverðtryggð lán fimmta er alveg öruggt að

þegar engin ástæða er til að skapa úlfúð eins og til dæmis þegar kemur að norðlingaölduveitu af hverju og til hvers eru málin strax sett í svona farveg er það kannski vegna svona langrar ábyrgðar átakahefðar er það kannski vegna þess að stjórnmál eiga samkvæmt einhverjum stöðlum að snúa sér að því að koma vilja sínum fram í stað þess að vinna sameiginlega að málefni sem vel er hægt að ná sameiginlega markmiðum án mikilla fórna við stefnu og strauma er það kannski vegna þess að á þessu vinnustað alþingi hefur um alla tíð verið hefð að stilla upp verkskiptingu á þann veg að stjórnarminnihluta er stillt upp gegn hvort öðru myndlíkingastríð og andstöðu eru einatt dregnar upp ég verð svo sem að viðurkenna að mig langar að draga upp stríðsöxina eftir það sem á undan er gengið í frumvarpi og fara beint í skotgrafirnar mér mundi líða miklu betur á meðan á því stæði að höggva í ímyndaða andstæðinga og láta allt flakka sem hefur komið upp í huga minn í sumar þegar ég í forundran hef fylgst með verkum þessarar ríkisstjórnar en vil ég standa á vígvelli í næstu fjögur ár þar sem spilað er inn á lægstu hvatir mannlegs eðlis nei herra forseti ég vil ekki láta það eftir mér ég held að ég haldi heldur áfram að höfða til betri vitundar þingheims og vona ef ég endurtek nægilega oft viljann til að breyta grunninum í lýðræðisátt að það síist í gegn en upphafið lofar ekki góðu og því kalla ég eftir því að ríkisstjórnin hverfi af villu síns vegar og muni sína eigin ákvörðun um breytt vinnubrögð þegar formenn ríkisstjórnarflokkanna voru hinum megin við borðið og sýni að það var ekki sjónarspil heldur raunverulegt mönnum vinna á sambærilegan máta og hreyfingin við skilgreinum okkur ekki sem andstöðu heldur minni hluta sem vinnur út frá málefnunum hverju sinni ef málefni eru algerlega andstæð okkar stefnu þá munum við gera allt sem í okkar valdi stendur átt að spyrna við og leita uppbyggilegra lausna látum ekki þetta kjörtímabil einkennast af sundrungu finnum þau stef sem ríma saman það hljóta til dæmis allir að vera sammála um að við þurfum að laga grunnstoðirnar sú mikla vinna sem lögð var til dæmis í heildarendurskoðun á stjórnarskránni okkar á síðasta kjörtímabili má ekki glatast ég óska eftir svörum við hvernig ríkisstjórnin sér fyrir sér að þeirri vinnu verði fram haldið þá á ég ekki við að það sé einhver áætlun um hvernig þetta verður án nokkurrar tímasetningar það er mjög mikilvægt það er gríðarlega mikilvægt að það komi fram eigi síðar en í dag tímasetningar á hvernig við ætlum að haga þessarni vinnu ég vil að lokum benda á eitthvað sem má hrósa hjá núverandi ríkisstjórn og vil þakka hæstvirtum menntamálaráðherra sem er reyndar ekki í salnum fyrir þá ákvörðun að gera stýrihóp um framgang þingsályktana um að ísland taki sér algerlega lagalega sérstöðu að því er varðar upplýsinga og tjáningarfrelsi það er kleift að halda áfram störfum sínum næstu tvö árin en eins og kemur fram á vef ráðuneytisins með leyfi forseta þá hefur mennta og menningarmálaráðherra verið falið að vinna að framgang þingsályktunarinnar þann þriðja maí á síðasta ári skipaði fyrrverandi ráðherra stýrihóp og er honum ætlað að hafa forsögu um að leiða vinnur ráðuneytisins við greiningu og úttekt á lagaumhverfi hér á landi og erlendis með tillits til efnis þingsályktunarinnar og eftir atvikum undirbúa nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf með því meðal annars að líta til löggjafar annarra ríkja með það fyrir augum að sameina það besta til að skapa íslandi sérstöðu á sviði tjáningar og upplýsingafrelsis í greinargerð með þingsályktuninni segir meðal annars upplýsingasamfélagið má sín lítils sem styðjist við vegi að leiðum til að koma á framfæri upplýsingum sem viðurkennt er að almenningur eigi rétt á þó sum lönd hafi lögfest fyrirmyndir á þessu ríki enn sameinað allt það besta til að skapa sér sérstöðu svo sem hér er kynnt ísland hefur því einstakt tækifæri til að skapa forustu með því að skapa traustvekjandi lagaramma sem væri byggður á bestu löggjöf annarra ríkja það er með sanni ánægjulegt að hæstvirtur menntamálaráðherra hefur ákveðið að stýrihópurinn muni halda áfram störfum sínum næstu tvö ár og nauðsynlegt ef við ætlum að fara í þá mikilvægu vinnu að bjóða til dæmis gagnaverum aðstöðu til að hýsa gögn á íslandi þá hafa náttúrlega allir þingmenn vona ég fylgst með því sem komið hefur fram í þeim upplýsingum sem edward snowden hefur komið á framfæri við almenning ekki bara í bandaríkjunum heldur um heim allan þar hafa komið fram váleg tíðindi sem sýna það að grunninum í lýðræðisríkjum er kippt undan því þó svo við séum með bestu lög til að vernda heimildarmenn þó svo læknar eigi að geta varið upplýsingar þær sem sjúklingar veita þeim þá er það ekki þannig því er mjög mikilvægt að við leitum allra leiða til að tryggja friðhelgi einkalífsins fyrir íslendinga og annað fá ef svo ber undir með því að finna bestu mögulegu leiðir til að að til að finna lausnir á þessu gríðarlega mikla vandamáli en ég vil sem sagt hvetja þessa ríkisstjórn til góðra verka og samvinnu og minna hæstvirtan forsætisráðherra á þær samræður sem ég átti við hann á síðasta kjörtímabili og þær umvandanir sem við erum til þáverandi ríkisstjórnar og minna hæstvirtan forsætisráðherra á að gera betur